Consider și eu că diplomația europeană trebuie să transmită un semnal dur tuturor părților în conflict în Siria, de a se așeza la masa negocierilor pentru o soluție pașnică la criza care însângerează această țară de jumătate de an.

Asistăm de luni de zile la scene de o violență terifiantă împotriva oponenților regimului de la Damasc, de la deschiderea focului împotriva protestatarilor și utilizarea armamentului greu pentru reprimarea demonstrațiilor, până la acte de barbarie, precum schingiuirea unor opozanți politici. Condamnăm cu toată fermitatea aceste încălcări brutale ale drepturilor omului și solicităm încetarea imediată a oricăror represalii împotriva protestatarilor. Cred, de asemenea, că trebuie să solicităm într un mod categoric retragerea trupelor în cazărmi, eliberarea deținuților politici și crearea unei comisii independente de anchetă a asasinatelor comise în ultima perioadă. Sunt câteva premise esențiale pentru a face posibil dialogul între putere și opoziție. Iar dacă autoritățile siriene vor continua politica de forță împotriva propriului popor, consider necesară o acțiune de protecție internațională pentru a pune capăt masacrării civililor.